ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum sem felast í breytingum á eða virkjanaframkvæmdum við neðri hluta þjórsár þá virkjanakosti sem þar eru til staðar áður en ég kem beint að frumvarpinu langar mig aðeins að hafa aðdraganda hér í ræðu minni að stöðunni og framtíðarhorfum á þessum markaði og þessari mikilvægu atvinnugrein okkar og styðst þar mikið við upplýsingar meðal annars úr framtíðarskýrslu landsvirkjunar samkvæmt upplýsingum frá orkustofnun er nýtanleg orka í vatnsafli um það bil sextíu og fjögur teravattstundir á ári en í háhita um tuttugu teravattstundir á ári eða samtals um áttatíu og fjögur vegna verndunarsjónarmiða verður þó aðeins hluti af þessu virkjanlega afli notað og virkjað en það má segja að það sé þegar virkjað um tuttugu prósent af þessu þannig að tuttugu prósent af þessari orku eru nýtt miðað við framkvæmdaáætlun landsvirkjunar er áætlað að virkjað verði um fimmtíu og fimm prósent í vatnsafli og fjörutíu og fimm prósent í jarðgufu og að orkuframleiðslan verði aukin um sjö teravattstundir á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og eitt til viðbótar yrði framleiðslan síðan aukin um fjögur teravattstundir árin tvö þúsund tuttugu og eitt til tvö þúsund tuttugu og fimm það er á ári þessari tölur þetta felur í sér tvöföldun orkuframleiðslu landsvirkjunar á þessu fimmtán ára tímabili eða aukning úr tólf í tuttugu og þrjú teravattstundir og þar með yrði heildarraforkuframleiðslan í landinu komin í þrjátíu og tvö teravattstundir miðað við einar sautján í dag

í þeim fyrirtækjum sem mundu kaupa þessa orku um níu hundruð sextíu milljarðar til ársins tvö þúsund tuttugu og næðu hámarki á bilinu tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og nítján um hundrað tuttugu milljarðar á ári til samanburðar er talið að heildarfjárfesting í virkjun á kárahnjúkum og álveri á reyðarfirði hafi verið um tvö hundruð sjötíu milljarðar á árunum tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sjö sem skiptist í því tilfelli nokkuð jafnt á milli virkjunar og vers miðað við þær forsendur mun fjárfesting í orku og iðnaði ásamt afleiddum áhrifum bæta samtals að meðaltali um einn komma fjögur prósent við hagvöxt á ári til ársins tvö þúsund og sautján

og er í góðri sátt við þau drög að henni sem voru lögð fram á síðasta ári eins og hún kom fram frá þeim sérfræðingum sem hana höfðu unnið á undanförnum árum virkjanakostir eru vel skilgreindir og áætlað er að raforkuframleiðslan byggist upp jafnt og þétt þegar nýjar virkjanir komast í gagnið virkjanakostir eru nokkuð smáir hver um sig í samanburði við margt annað sem við höfum ráðist í því er hægt að stýra framkvæmdahraða og tímasetningum meðal annars með tilliti til stöðu hagkerfisins hverju sinni og aðgangi að fjármögnun á ákjósanlegu verði því er oft velt fyrir sér virðulegi forseti hver áhrifin geta orðið í hagvexti þar skiptir auðvitað í almennu efnahagsástandi skiptir höfuðmáli þegar hagvaxtaráhrif nýrrar fjárfestingar eru metin og hagvaxtarhvati af völdum stórfjárfestinga þarf ekki að skila sér alltaf að öllu leyti í raunverulegum hagvexti stundum geta áhrifin jafnvel verið neikvæð fyrir efnahagslífið almennt efnahagsástand eða staða hagsveiflunnar á hverjum tíma skiptir höfuðmáli þegar hagvaxtaráhrif stórfjárfestinga eru metin ef fjárfestingin á sér stað við fulla framleiðslu hagkerfisins eða jafnvel þenslu og vinnuaflið er þegar fullnýtt munu nýjar framkvæmdir aðeins taka fólk frá öðrum atvinnugreinum en ekki fjölga störfum í efnahagslífinu nema því aðeins að erlent vinnuafl sé flutt til landsins þá eru afleidd áhrif fjárfestingarinnar með raun og réttu ruðningsáhrif sem hafa neikvæð áhrif á hagvöxt þegar litið er til lengri tíma ef ruðningsáhrifin felast í þenslu á vinnumarkaði launahækkunum umfram framleiðni og þá í framhaldi verðbólgu vaxtahækkun og styrkingu krónunnar við höfum svo sem reynslu af þessu frá fyrri árum þegar farið var í stórframkvæmdir á sínum tíma nauðsynlegar stórframkvæmdir fyrir austan til þess að efla útflutningsverðmæti þjóðarinnar en á sama tíma var mikil þensla á íbúðar og atvinnuhúsnæði á markaði í landinu sem sagði þessa þenslu sem við erum hér að ræða um ef hins vegar er samdráttur og atvinnuleysi til staðar og framleiðsluþættir hagkerfisins eru ekki fullnýttir munu fjárfestingarútgjöldin leggjast óskoruð til hagvaxtar án ruðningsáhrifa ýmis afleidd áhrif margföldunaráhrif munu þá einnig í framhaldi skapa umtalsverðan þjóðhagslegan bata þegar ný verkefni skapast fyrir vinnandi hendur er ella væru atvinnulausar sú er einmitt raunin án en miðað við þann slaka sem nú ríkir í þjóðarbúskapnum munu ruðningsáhrif vegna framkvæmda miðað við framkvæmdaáætlun landsvirkjunar verða takmörkuð og hagvaxtarhvatinn verður raunverulegur við þann mikla framleiðsluslaka sem er og verður samkvæmt áliti seðlabankans meðal annars í hagkerfinu á næstu árum um leið og framkvæmdum

munu verksmiðjur og orkuver taka til starfa og rekstur þeirra skila langvinnum áhrifum inn í efnahagslífið ef sú forsenda er gefin að sú iðnaðaruppbygging verði að mestu leyti á svipuðum nótum og verið hefur það er með vexti í orkufrekri stóriðju er hægt að áætla hagvaxtaráhrif af nýjum rekstri samhliða margföldunaráhrifum af kaupum þessara fyrirtæki á innlendum framleiðsluþáttum öðrum en raforku ef sá áliðnaður sem þegar er starfandi hérlendis er notaður til að meta rekstraráhrif frá orkusæknum iðnaði eru innlendir liðir líklega um þrjátíu til fjörutíu prósent af rekstrarkostnaði ljóst er því að áhrifin munu hafa mjög jákvæð áhrif á hagvöxt og allt efnahagslíf okkar á tímum ákvarðana og uppbyggingar kárahnjúkavirkjunar voru þær raddir andstæðinga virkjunarinnar háværar og fullyrt var að almenningur þyrfti að greiða fyrir mannvirkið með hærri orkureikningum til lengri framtíðar það sjá allir í dag hversu fáránleg sú umræða var og það þarf ekki að fara mörgum orðum um að hér væri ástandið óbærilegt ef ekki hefði verið ráðist í þá miklu verðmætasköpun eða ef í dag nyti ekki þeirrar miklu verðmætasköpunar sem sú framkvæmd hafði í för með sér í okkar samfélagi sautján þrjátíu til sautján fimmtíu og ein þrjátíu uppbygging í orkuframleiðslu og stóriðju hefur skilað gríðarlegum áhrifum á íslenskt efnahagslíf einn megin bati fjárfestinga bæði virkjunum og stóriðju felst í sköpum umsvifa og starfa á samdráttarskeiðum með bæði beinum

geta framkvæmdir í orku og iðnaði skilað um þúsund til tvö þúsund störfum á hverju ári þegar mest verður verða það um ellefu þúsund manns sem munu hafa starfa af þessum framkvæmdum hér á landi hefur myndast töluverð starfsemi í aðfangaiðnaði í kringum orku og iðnað bæði á framkvæmdatíma sem og rekstrartíma það má nefna það til dæmis að um þrettán hundruð manns starfa á verkfræðistofum á íslandi og rúmlega þriðjungur þeirra vinnur að orku og iðnaðartengdum verkefnum þekking og reynsla íslenskra verkfræðinga af virkjanaframkvæmdum hvort sem er vatnsafls eða jarðvarmavirkjunum hefur aukist ár frá ári og svo má segja að hafi myndast vaxandi klasi þar sem íslenskar verkfræðistofur eru farnar að sinna verkefnum utan landsteinanna og þannig hafið raunverulegan útflutning á orkuþekkingu landsmanna metið er að íslenskar verkfræði og jarðvísindastofur hafi haft hátt í tvo milljarða í erlendra tekjur árið tvö þúsund og tíu aukin þekking og tækni hefur líka þróast í kringum þjónustu við álverin til dæmis og er nú svo komið að íslenska verkfræðistofur sem og önnur fyrirtæki flytja út þekkingu og vörutengdar álverum það er því ljóst að áframhaldandi fjárfestingar í iðnaði og stóriðju bug styðja við þessa klasamyndun sem hefur verið að þróast svo mjög öflugt á undanförnum árum sem felur í sér sjálfstæða verðmætasköpun með íslensku hugviti við hliðina á þeim verkþáttum sem við erum að tala hér um efnahagslegur ábati sem felst í orkufjárfestingum ásamt samhliða fjárfestingum tilvonandi raforkukaupenda í iðnaði er tvíþættur annars vegar aukin efnahagsleg umsvif og sköpun starfa á krepputímum hins vegar aukin framleiðni í íslenska hagkerfinu miðað við rekstraráætlun landsvirkjunar sem unnið er eftir mun arðgreiðslugeta fyrirtækisins verða töluverð í framtíðinni ásamt stórauknum tekjuskattsgreiðslum þegar framkvæmdatímabili lýkur árið tvö þúsund tuttugu og fimm þannig reiknar landsvirkjun með því að gefnum ákveðnum forsendum með þróun raforkuverðs sem á sér stað sérstaklega í evrópu í dag að hagnaður og arðgreiðslur fyrirtækisins eftir árið tvö þúsund tuttugu og fimm til íslenska ríkisins geti numið um hundrað milljörðum króna eitt hundrað milljörðum króna það er fullyrt að í þessari skýrslu sé ekki tekið djúpt í ára heldur séu menn með mjög varlegar áætlanir við getum sett þetta í samhengi við öll umsvif í okkar samfélagi þetta er mun meira heldur en tekjuskattur af launatekjuskattur landsmanna þetta eru gríðarlegar upphæðir alveg gríðarlegar upphæðir það er hægt að nýta þær til margra samfélagslegra þátta við getum séð það fyrir okkur hvað þetta getur haft áhrif á afkomu heimila til dæmis með því að lækka skatta hvað við getum aukið alla velferðarþjónustu í landinu

sem horfum til framtíðar íslands við viljum skapa hér mannvænt samfélag sem býður upp á alla þá helstu og bestu samfélagsþætti sem við viljum hafa í lagi eins og menntakerfi heilbrigðiskerfi og

verða mikill hagvöxtur í kringum þessa framleiðslu mikil verðmætaaukning í framtíðinni það getur skapast fjölbreyttur iðnaður

eða orkusölu á að stórum hluta höfum við byggt það upp á sölu til álvera aðstæður hafa breyst við erum komin á annan stað í þessari þróun sem hefur átt sér stað á síðustu fimmtíu árum það eru allir sammála um það sem skoða söguna að sú stefna sem rekin var af hálfu landsvirkjunar á sínum tíma hafi verið kórrétt það er við urðum að leita að fáum og stórum raforkukaupendum það var nauðsynlegt til þess að geta ráðist í þær miklu grunnframkvæmdir sem við búum að í dag bæði í dreifikerfi og raforkuframleiðslu til þess þurftum við trausta kaupendur til langs tíma sem voru tilbúnir að kaupa af okkur orkuna til lengri tíma þannig gátum við fengið fjármögnun á tiltölulega hagstæðu verði sumar af þessum fjárfestingum eru nú búnar að borga sig upp og virka sem prentvélar inn í íslenskt samfélag þannig yrði um þessar virkjanir að þær borga sig upp á tiltölulega skömmum tíma þannig munu arðgreiðslur landsvirkjunar bara aukast mjög frá því sem verður árið tvö þúsund tuttugu og fimm þegar fyrirtækið eru náttúrlega enn skuldsett eftir allar þessar framkvæmdir en mun samt geta greitt samkvæmt þeim áætlunum sem liggja fyrir um hundrað milljarða inn til íslensks samfélags þá er ótalin sú framkvæmd að leggja sæstreng til evrópu sem er mjög áhugavert verkefni og er tímabært að far að horfa til og leggja grunn að að minnsta kosti að skoða alla fleti þess og hefja undirbúninginn með þeim hætti það er ljóst a þar er um mikla hagsmuni að ræða þar erum við að nýta þá afgangsorku sem er til í kerfinu þar mun skapast vettvangur fyrir öðruvísi orkuframleiðslu heldur en við eigum að þekkja í dag til dæmis á vindorku og rekstrarforsendur fyrir smærri virkjunum þar sem þær geta selt inn á hinn samevrópska markað þetta mun ekki hafa áhrif á atvinnusköpun eða atvinnutækifæri á íslandi vegna þess að svo lítill hluti orkunnar sem færi erlendis kæmi frá þeim virkjunum sem eru inni í þessu framkvæmdaplani það er fyrir utan þessa viðbótarorku sem alltaf er til í kerfinu vegna þess að raforkukerfi okkar er lokað það skapar einnig mikið öryggisnet fyrir okkar raforkudreifingu og afhendingu raforku vegna þess að ef koma hér upp áföll getum við auðvitað tekið raforku

við reynum að endurheimta íslenska hagkerfið og koma því á lappirnar þær framkvæmdir sem hér er verið að tala um koma á tímum eins mesta slaka sem um getur í hagkerfinu og sögulega hæsta atvinnuleysi á íslandi svo áratugum skiptir það er því í öllu tilliti mikilvægt að nýta þær orkuauðlindir sem eru til staðar á íslandi á sem arðbærastan hátt framkvæmdaáætlun landsvirkjunar miðar að því að ná betri stöðu í framtíðinni og að ísland njóti sem mests ábata af þessari þjóðareign sinni ef við komum okkur saman um rammaáætlun mun margt geta breyst í okkar ytra umhverfi þar værum við að sýna þjóðum nágrannaþjóðum okkar áætlun um fjárfestingar á íslandi til lengri tíma það er augljóst að slík framkvæmdaáætlun sem er eiginlega dæmt til þess að ganga upp vegna þess að eftirspurnin eftir þeirri grænu raforku sem við framleiðum gerir ekkert annað en aukast ef við erum komin með framkvæmdaplan sem er raunhæft og sátt er um í samfélaginu að stærstum hluta mun það hafa áhrif væntanlega á vaxtakjör íslendinga erlendis það mun bæta hér lífskjör strax og við getum gengið frá slíkri framtíðarsýn það er því alveg þyngra en tárum taki virðulegi forseti að staða rammaáætlunar skuli vera í þeim farvegi sem raun ber vitni og mikil er ábyrgð þessara ríkisstjórnarflokka ríkisstjórnarinnar og þeirra þingmanna sem hana styðja að vera búin að koma þessari mikilvægu vinnu og þessari mikilvægu sátt sem unnið var að með mjög faglegum hætti

ástæðu sem við sjálfstæðismenn leggjum fram þetta frumvarp það er nauðsynlegt að taka af skarið hefjast handa og snúa vörn í sókn það verður enginn alvörubati í efnahagslífi íslands nema til komi nýting á orkuauðlindunum góður gangur í ferðaþjónustu og þær framkvæmdir sem við horfum til og þær atvinnugreinar góður gangur í sjávarútvegi sem við erum með í dag auknar fjárfestingar vonandi á þeim vettvangi þær duga ekki til að skapa þann hagvöxt sem nauðsynlegur er til þess að vinna okkur út úr því alvarlega efnahagsástandi sem þjóðin er í það er þannig sem er ekkert hægt að horfa á það öðruvísi en sem staðreynd að orkuauðlindirnar munu vera lykillinn að því að skapa hér þann hagvöxt sem við þurfum þess vegna verðum við að hefjast handa eins og ég sagði það er á þeirri forsendu sem við nokkrir sjálfstæðismenn leggjum fram þetta frumvarp sem gerir ráð fyrir því að hefja framkvæmdir við virkjanir í neðri hluta þjórsár og taka ákvörðun um það strax á þessu ári frumvarp sama efnis var flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en varð ekki afgreitt umsagnir bárust frá meðal annars landsvirkjun náttúrufræðistofnun íslands orkustofnun samorku samtökum atvinnulífsins sól á suðurlandi og vegagerðinni það kom meðal annars fram í þeim umsögnum að orkustofnun hafi með erindisbréfi ráðherra frá tíunda júlí tvö þúsund og átta verið falið að fara með leyfisveitingarvald ráðherra samkvæmt ákvæðum laganna þar með talið veitingu virkjunarleyfis með frumvarpinu er lagt til að þrátt fyrir það fyrirkomulag skuli ráðherra veita landsvirkjun virkjunarleyfi til að ráðast í gerð þessara þriggja virkjana sem eru hvammsvirkjun sem mun framleiða um áttatíu og tvö

á landinu sunnanverðu landinu kannski fyrst og fremst við erum að horfa til virkjanaframkvæmda á norðanverðu landinu en ég hef lagt á það áherslu í allri minni umræðu um uppbyggingu á orkufrekum iðnaði að okkur beri skylda til þess að horfa fyrst og fremst til atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni sem hefur setið allt of mikið eftir og breyttir atvinnuhættir í sjávarútvegi og landbúnaði hafa haft þau áhrif á byggðaþróun sem raun ber vitni

hafa þegar uppfyllt öll skilyrði umhverfissjónarmiða og hagkvæmnissjónarmiða virkjanirnar hafa þegar farið í gegnum mat á umhverfisáhrifum án athugasemda og verið í tvígang settar í rammaáætlun og komið vel út í bæði skiptin eru fjárhagslega hagkvæmar og munu styrkja mjög íslenskt atvinnulíf sterk rök hníga að því að rétt sé að fullnýta tiltekið svæði áður en haldið er inn á ný svæði fjárfestingarstofa hefur lýst því yfir að fjöldamörg verkefni séu í undirbúningi til dæmis á sviði gagnavera og smærri iðnaðar landsvirkjun tilkynnti níunda nóvember tvö þúsund og sjö að stjórn fyrirtækisins hefði ákveðið að orkan úr neðri hluta þjórsár ætti að fara til annarra verkefna en stóriðju í tilkynningunni segir stjórn landsvirkjunar telur mikilsvert að fyrirtækið fái sem hæst verð fyrir raforkuna dreifi áhættu og auki fjölbreytni viðskiptavina sinna landsvirkjun hefur því ákveðið að hefja viðræður um raforkusölu við fyrirtæki sem hyggjast byggja upp netþjónabú á íslandi einnig eru í undirbúningi viðræður við fyrirtæki á sviði kísilhreinsunar fyrir sólarrafala ekki er enn hægt að greina frá því hver þessi fyrirtæki eru líkleg staðsetning þessarar starfsemi verður á suðurlandi og reykjanesi við vitum það í dag að það eru fyrirhugað að byggja eitt slíkt upp í þingeyjarsýslum einnig áhersla landsvirkjunar á netþjónabú og sólarkísil byggist á því að vænta má hærra raforkuverðs í þeim viðskiptum en við aðra stórkaupendur landsvirkjun mun þess vegna ekki ganga til samningaviðræðna að sinni við fyrirtæki sem hyggja á byggingu nýrra álvera á suður eða vesturlandi þetta sagði stjórn landsvirkjunar árið tvö þúsund og sjö það hefur mikið breyst í íslensku efnahagslífi og staðan er allt önnur heldur en haustið tvö þúsund og sjö og það er brýnna en nokkru sinni fyrr að tryggja orku til fjölbreyttra verkefna eins og vísað er til í framangreindri samþykkt stjórnar landsvirkjunar mikilvægt er að landsvirkjun endurskoði þessa samþykkt frá árinu tvö þúsund og sjö og líti til allra mögulegra kosta þegar kemur að sölu raforku frá þessum svæðum landsvirkjun verður eins og aðrir að endurmeta stöðu sína í ljósi þeirra alvarlegu afleiðinga sem aukið atvinnuleysi hefur á samfélagið allra leiða verður að leita til að vinna bug á því þjóðarböli sem atvinnuleysi er augljóst er að ekki verður farið í uppbyggingu verkefna í orkufrekum iðnaði á sunnanverðu landinu nema orka frá þjórsá verði tryggð það segir hér í greinargerð með þessu frumvarpi að ríkisstjórnin hafi ekki enn komið sér saman um hvernig haga skuli orkunýtingu í landinu þrátt fyrir að hafa kveðið á um eftirfarandi í stöðugleikasáttmálanum frá tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu ríkisstjórnin mun greiða götu þegar ákveðinna stórframkvæmda samanber þjóðhagsáætlun svo sem framkvæmda vegna álvera í helguvík og straumsvík undirbúningsvinnu verði hraðað vegna áforma sem tengjast fjárfestingu í meðalstórum iðnaðarkostum svo sem gagnaverum og kísilflöguframleiðslu kappkostað verður að engar hindranir verði af hálfu stjórnvalda í vegi slíkra framkvæmda eftir fyrsta nóvember tvö þúsund og níu hindranirnar erum við að horfa á núna virðulegi forseti hindranirnar felast í því að ríkisstjórnin er að gera þær breytingar á rammaáætlun sem þessi framvæmdaáætlun landsvirkjunar sem ég fór hér yfir áðan byggir á þann tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og tíu synjaði umhverfisráðherra skipulagsbreytingum sem snúa að virkjunum í neðri þjórsá staðfestingar annars vegar var um að ræða tillögu skeiða og gnúpverjahrepps um breytingu á aðalskipulagi hreppsins og hins vegar aðalskipulag flóahrepps tvö þúsund og sex tvö þúsund og átján en ráðherra samþykkti skipulagið að öðru leyti en því sem laut að virkjunum í neðri hluta þjórsár þessar ákvarðanir ráðherra höfðu alvarlegar afleiðingar um áform á þessum virkjunum í ljósi þess hæstaréttardóms sem féll

enda hníga öll rök að því að ráðist verði í framkvæmdirnar sem fyrst við erum með mikið atvinnuleysi

og þar sem ber kannski að horfa til fyrst og fremst þarna eru þó fækkandi störf það eru þúsundir manna sem hafa flust burt af landinu það er því brýnt að sporna við þessari þróun með öllum tiltækum ráðum og skynsamleg nýting orkuauðlindanna eins og ég kom hér inn á áðan er þar mikilvægasta lóðið á vogarskálarnar aðilar vinnumarkaðarins kalla mjög eftir því að ákvarðanir verði teknar á þessu sviði og síðast á þessu ári hvatti miðstjórn alþýðusambands íslands til þess að áfram yrði haldið í orkunýtingu því er gjarnan haldið fram virðulegi forseti og það hefur heyrst í umræðunni núna að það sé allt í lagi að setja

það séu aðrir virkjanakostir tilbúnir sem við getum snúið okkur að það er ekki raunin virðulegi forseti staðan er einfaldlega þannig eins og kemur fram í þessu frumvarpi að virkjanakostir í neðri þjórsá eru þeir einu sem eru búnir að fara í gegnum það ferli undirbúningsferli þeir einu hjá landsvirkjun sem eru búnir að fara í gegnum það undirbúningsferli sem þarf að fara fram áður en hægt er að hefja framkvæmdir það verður því augljóslega mikil töf á því að farið verði af stað af hálfu landsvirkjunar í það minnsta ef þær hugmyndir sem heyrast verða að veruleika að virkjanakostir í neðri þjórsá verði settir í svokallaðan biðflokk í rammaáætlun þegar hún verður lögð fram það eru auðvitað aðrar virkjanir tilbúnar

þær eru komnar langt í sinni undirbúningsvinnu en þessir virkjanakostir voru í drögunum að rammaáætlun sem komu frá ráðherrunum á sínum tíma og kynntir voru síðastliðið haust til umsagna komnir í biðflokk án neinna sérstakra

ég er alveg viss um það að við erum öll í þessum sal sammála því að vernda þjórsárver en norðlingaölduveita hefur bara ekkert með þjórsárver að gera það eru tíu kílómetrar frá þjórsárverum að norðlingaölduveitu í norðlingaölduveitu fara tveir ferkílómetrar af grónu landi undir vatn þetta er hagkvæmasti virkjunarkostur okkar að mati mjög margra þar á meðal forsvarsmanna landsvirkjunar þá er þetta hagkvæmasti virkjunarkostur okkar í umhverfislegu og efnahagslegu tilliti þessi hrossakaup eru með öðrum orðum virðulegi forseti sem eiga sér stað núna á rammaáætlun á borði ríkisstjórnarinnar að setja út af borðinu eftir því sem heyrist bestu hagkvæmustu virkjunarkosti í landinu með tilheyrandi afleiðingum við slíkt getum við ekki búið það er allt of mikið sem er hér undir það er allt of mikið sem liggur undir því að geta farið að koma þessum orkuframkvæmdum eða framkvæmdum við þessi orkuver á stað vegna þess eins og ég kom hér inn á fyrr í ræðu minni þá náum við ekki fótum okkar við munum ekki koma á hér þeim efnahagsbata sem nauðsynlegur er öðruvísi heldur en að